Eficiența energetică poate fi îmbunătățită prin utilizarea tehnologiilor informației și a comunicațiilor în domeniul clădirilor, prin sistemele de contorizare eficientă și în domeniul transporturilor, prin implementarea la nivel european a sistemelor inteligente de transport.